Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, la révision de l'accord de Cotonou nous donne l'occasion de tirer les leçons des crises que nous affrontons crise économique et financière, crise sociale ou alimentaire, changement climatique et défi énergétique, persistance de la pauvreté extrême. Le modèle économique dominant du tout marché et nos modes de vie n'ont pas simplement montré leurs limites, ils ont provoqué ces crises multidimensionnelles sans précédent.

La proposition de rapport qui vous est soumise aujourd'hui, adoptée à l'unanimité des membres de la commission du développement, me semble constituer une première étape vers cette nécessaire refondation. Le premier impératif à respecter, c'est la cohérence. La politique commerciale, la pêche et l'agriculture de l'Union européenne doivent être conçues de façon cohérente et de manière à assurer un développement durable, à combattre la pauvreté et à garantir un niveau de vie et des revenus décents à tous. J'ai le regret de vous dire que ce n'est pas le cas aujourd'hui. En faisant du commerce une fin en soi, et non un moyen au service de sa politique de développement, l'Union européenne sacrifie les populations des pays en développement au profit de ses multinationales. Ainsi, les négociations sur les accords de partenariat économique suscitent, à juste titre, la controverse parmi les gouvernements des ACP, les syndicats et la société civile, qui y voient une menace pour leurs économies. La question de l'agriculture est l'une des plus problématiques et reste dramatiquement négligée dans la coopération entre l'Union européenne et les pays ACP. Alors que les zones rurales et ce secteur représentent plus de 60 de la population et de leurs emplois, la part qui leur est réservée dans les fonds européens à destination des pays ACP est presque inexistante. Il faut que cela change. Comment pourrait on éradiquer la pauvreté sans faire de la souveraineté alimentaire une priorité? L'agriculture doit être au cœur des politiques de développement de l'Union européenne. Aider les pays en développement, en association avec les agriculteurs locaux, à assurer leur souveraineté alimentaire est tout simplement essentiel, d'autant que cette dernière, comme la légitimité démocratique de leurs gouvernements est aujourd'hui menacée par un nouveau phénomène particulièrement inquiétant, l'acquisition des terres arables par des investisseurs étrangers suite à l'augmentation des prix des denrées alimentaires en 2007. La Chine, l'Arabie saoudite ou encore le Qatar sont désormais propriétaires de milliers d'hectares dans des pays en développement. L'Union européenne et les pays ACP doivent s'emparer de cette question susceptible d'engendrer des violents conflits et des émeutes de la faim, notamment en élevant l'accès aux ressources naturelles telles que la terre et l'eau au rang de droit fondamental et inaliénable des populations locales. Une autre question qui me tient à cœur est celle des paradis fiscaux. Leurs conséquences sont loin d'épargner les pays développés, mais sont bien pires encore pour les économies et les institutions politiques des pays en développement. Les flux financiers illicites qu'ils permettent représenteraient ainsi jusqu'à dix fois le montant de l'aide publique au développement.

Une première étape pourrait être la signature d'un accord contraignant, exigeant des multinationales qu'elles déclarent automatiquement leurs profits et les taxes payées dans chaque pays où elles opèrent, limitant ainsi les abus et les pertes subies par les pays en développement. Enfin, je souhaite profiter de ce débat pour insister à nouveau sur le déficit démocratique de cette révision, pour laquelle nos parlements n'ont pas été consultés. Le rôle de l'Assemblée parlementaire paritaire ACP Union européenne doit pourtant être renforcé. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, j'espère que les négociateurs saisiront l'occasion qui leur est donnée d'apporter les corrections nécessaires à ce partenariat afin d'en faire une réussite dont les premiers bénéficiaires seront les populations des pays ACP.